Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Antoine de Saint Exupéry disait les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Aujourd'hui, dans nos recherches sur l'internet, dans notre vie de tous les jours, des robots, des algorithmes scrutent notre activité, nous analysent.

Deux heures sur l'internet, et on nous propose un voyage, un mari et une voiture dernier cri.

Est ce que nos pensées et nos désirs sont à exploiter dans un monde virtuel? Il est donc essentiel que les critères et algorithmes utilisés par les applications qui nous aident, nous marient ou nous suivent au travail soient transparents et contrôlés.

Les accidents malheureux causés par des véhicules autonomes peuvent être considérés comme des cas de trop grande confiance. Demain, nous verrons de plus en plus de camions sans chauffeur sur nos routes et en cas d'accident, qui sera tenu responsable?

Le consommateur doit toujours être responsable en dernier ressort et être en mesure d'annuler les décisions automatiques prises par des ordinateurs ou des robots. Concernant le texte qui est proposé, cette résolution manque un point crucial elle ne dit rien de la concentration des données au sein de quelques entreprises non européennes et de notre émancipation nécessaire dans ce domaine. Nous ne croyons pas que les consommateurs aient été suffisamment protégés contre les dommages causés par des produits défectueux par les directives de Bruxelles. Vous le savez bien depuis plus de 30 ans, les entreprises insèrent des clauses de non responsabilité écrites en tout petit dans leur contrat. Pour toutes ces raisons et à ce jour, nous ne croyons pas qu'il serait plus efficace que Bruxelles décide des critères de gestion de risque de l'intelligence artificielle, mais nous croyons, en revanche, en nos ingénieurs français.